2011. Zijn eis van zeggenschap over de financiering van de Europese Unie op de lange termijn omvat een EU belasting, al wordt dit niet ruiterlijk erkend. Het Europees Parlement laadt zo de verdenking op zich geen constructieve rol te willen vervullen bij de jaarlijkse begrotingsprocedure, passend bij artikel 234 van het Verdrag.